Signora Presidente, onorevoli colleghi, le notizie dal Mediterraneo sono tragiche fra 300 e 400 morti come nel 2013 a Lampedusa. Ormai i fatti parlano da sé. La fine di Mare Nostrum produce ancora una volta disastri umanitari e la missione Frontex, che era stata descritta come risolutiva, mi riferisco a Triton, si rivela quella che è una falsa sostituzione e un fallimento radicale. È il motivo per cui non ritengo, nelle presenti circostanze, che Frontex debba ricevere ulteriori risorse. A dispetto di regolamenti troppo vaghi e non applicati, il suo compito è solo il pattugliamento delle frontiere e non la ricerca e il salvataggio di fuggitivi da guerre e caos che si estendono anche per nostra responsabilità. Frontex mette addirittura in guardia il governo italiano, ricordando che i soccorsi da lei coordinati sono vietati oltre le 30 miglia dalla costa. I naufragi di questi giorni sono tutti avvenuti in alto mare, presso le coste libiche, dove appunto operava Mare Nostrum. La verità è che Mare Nostrum, nonostante le dichiarazioni delle autorità europee e italiane, non è mai stato sostituito. Due cose dovremmo a questo punto chiedere come Parlamento. Primo, che Frontex non opponga ostacoli quando è chiamata a soccorrere oltre le 30 miglia. Secondo, che l'Europa si decida a sostenere finanziariamente la restaurazione di missioni come Mare Nostrum. Sia l'Alto Commissariato dell'ONU sia il Consiglio d'Europa hanno dichiarato che Triton non è all'altezza. Cosa aspettiamo per dire la stessa cosa?